Inicjatywa Komisji Europejskiej zmierzająca do sformalizowania współpracy publicznych służb zatrudnienia w postaci powołania ich sieci jest jak najbardziej słuszna i warta poparcia. Można wskazać liczne walory takiego rozwiązania, wśród których z pewnością znajduje się stworzenie wygodnej płaszczyzny wymiany doświadczeń i dobrych praktyk. Jest to o tyle istotne, iż państwa członkowskie mają ogromnie zróżnicowane modele publicznych służb zatrudnienia, które w dodatku dysponują odmiennymi narzędziami i funkcjonują w odmiennym otoczeniu prawnym. Zróżnicowanie to jest z pewnością jedną z przyczyn uniemożliwiających zbudowanie w pełni wspólnotowego rynku pracy. Niemniej jednak może ono okazać się ogromnym walorem Unii, pozwalającym metodą prób i błędów przetestować różne modele i formy aktywności służb zatrudnienia. Umożliwi to korzystanie z doświadczeń innych, uczenie się na cudzych błędach i powielanie sprawdzonych rozwiązań. Obecnie jest to utrudnione przede wszystkim ze względu na dobrowolność udziału w istniejących platformach współpracy. Nie ma więc płaszczyzny wymiany doświadczeń, w którą zaangażowane byłyby wszystkie podmioty odpowiedzialne za politykę zatrudnienia. Decyzja Komisji i Rady pozwoli wyeliminować ten mankament i zacieśnić współpracę wspomnianych służb, umożliwi ona również lepszą koordynację krajowych polityk zatrudnienia w ramach europejskiego semestru. Wszystko to może w dłuższym okresie czasu przełożyć się na zwiększenie spójności w obszarze rynku pracy pomiędzy państwami członkowskimi.